Hvala za besedo. No, presenečena sem bila, ko je kolegica rekla: "Mi v vladi, mi smo poslanci, ki sprejemamo zakonodajo, se odločamo po svoji vesti." Seveda, stranke, ki ste vladne stranke pač morate poslušati tudi vlado, ampak jaz je ne bi poslušala, če ne prinaša pravih rešitev. In zakaj Nova Slovenija tolikokrat vlaga isti zakon? Zato ker je problem pereč, ker že petnajst let opozarjajo isti, da je treba to problematiko rešiti. In kaj pravzaprav mi ali pa vi zagovarjate? Mi zagovarjamo delovne ljudi, ne glede na to, a je delavec zaposlen ali je delodajalec, ki tudi dela, saj nekdo, ki zaposluje druge ljudi, mora veliko delati, da lahko nekoga zaposli, prej sem bila do dvanajste ure je bila, tukaj ena konferenca, projekt Maj - Mladi - Alpe - Jadran, mladi iz zamejstva iz štirih sosednjih držav, mladi, ki se želijo ukvarjati s podjetništvom, in pa seveda tudi nekateri slovenski, mladi, in bila sem tako navdušena, da toliko mladih iz zamejstva tukaj sodeluje na tej konferenci v tem projektu, ki je traja dalj časa, da želijo med seboj navezati stike, sodelovati, dobiti kontakte in tudi ustvarjati prihodnosti, svoja podjetja, in med njimi je bil mladenič, star devetnajst let z Reke, Slovenec z Reke, ki je z navdušenjem govoril o tem, kako je že v srednji šoli ustanovil svoje podjetje, kako je zdaj star devetnajst let pa začel študirati v Ljubljani, pa žal, je ugotovil, mu to bo onemogočalo potem vodenje svojega podjetja in se raje zdaj šola doma in vodi svoje podjetje. In kaj je rekel? Jaz si izplačujem minimalni, minimalno plačo, zato da lahko naprej vlagam v svoje podjetje, da bo nekoč veliko podjetje, da bom lahko veliko ljudi, zaposlil in predvsem me v Sloveniji zelo moti in boli ta odnos do ljudi, ki so kreativni, ustvarjalni, ki veliko delajo, zato da lahko ponudijo delovna mesta tudi drugim, pri nas so obravnavani kot sovražniki države, kot tisti, ki jih je treba iztisniti iz njih vse in na koncu še potolči po glavi in da bodo ob vse premoženje, ja, pa saj gre to za naše delovne ljudi. Hvala bogu, da se ljudje znajdejo in so pripravljeni poskrbeti za svoje delovno mesto in še zaposliti koga, a so to potem res sovražniki tega sistema in naše države, če plačuje davke, prispevke, zaposlujejo ljudi, jaz te logike ne razumem. Tisti, ki sedi doma, hočete, da dobi še večjo socialno pomoč, tisti, ki je nekaj ustvaril pa delal, pa bi mu vzeli še to. Zakaj ti regresni zahtevki? Zato ker lahko človeka uniči neka nesreča, ki je ni zakrivil namenoma, ampak se je zgodila, in vsak dan se take nesreče dogajajo, večkrat sem že izpostavila primer, ko se je poslanka v prejšnjem sklicu prevrnila po stopnicah, in to zaradi tepiha, ampak kdo je za to odgovarja verjetno je bila sama malo nerodna pa tisti tepih tudi, torej bi njeno poškodbo moral plačati delodajalec in takih primerov smo srečali kar nekaj, nekdo je postavil oder in je prišel k njemu nekdo na obisk in zlezel na tisti oder, ne vem, kaj je gledal, in padel dol in tisti človek, lastnik tega, bo moral plačati sedemdeset tisoč za njegovo zdravljenje, pa ga on ne toži, kar ve, da je sam zlezel gor, ampak ga zavarovalnica toži, in za take primere se delodajalci ne morejo zavarovati, ker zavarovalnice nočejo, sprejeti, te odgovornosti, ker se ti zneski lahko višajo v nedogled, za to gre, za to, da je ta vsota omejena, in saj potem pa pride zavarovalnica, ki mora to plačati, če pa je to podjetje uničeno, pride ta delodajalec na kant, socialni problem, in tudi tisti delavci, ki jih zaposluje. A mi smo pa zdaj, zelo rešili ta problem, a ne? Zelo pravično smo ga rešili in pošteno, samo za to gre, da razumemo problem, da skušamo najti ustrezno rešitev in ne podpiramo tistih, ki namenoma ne skrbijo za boljše zdravo delovno okolje, ampak nesreča ne počiva in se lahko zgodi, samo zato gre, in to vsi vemo, in to ve minister, in to ve vlada in to veste vi, ker če nas niste razumeli, potem pa ne, ne, ne, ne morem dojeti tega, da nismo bili dovolj jasni in zato smo že tolikokrat to vložili, ker vedno znova se srečujemo s takimi primeri, ko so ljudje uničeni, njihovo premoženje, vse, zapreti morajo podjetje, ker tega stroška ne zmorejo in se ne more zato zavarovati, in tudi nekdo, ki ima zaposlenega, pa je na žalost bolj rahlega zdravja pa kar naprej hodi za nekaj dni v bolniško, ima pravico seveda ima, ampak ta delodajalec mora namesto njega delati pa še nekoga dodatno plačati in tudi tukaj je pravično in pošteno, da znižamo te obremenitve. In podjetniki niso sovražniki države, ampak ponavadi ljudje, ki garajo, če pa kršijo delovnopravno zakonodajo, pa vsi poudarjamo, mora pa inšpekcija ugotoviti, naj bojo za tisto kaznovani, da ne bodo kršili delovnopravne zakonodaje, tukaj pa ne gre za to, ampak za čisto realne stvari, in bolj ko bomo mi ustvarjali kot zakonodajalci ustrezne pogoje za delo, bolj se bo polnila državna blagajna in zakaj zakaj bi se jaz trudila pol, pa ustanovila podjetje pa dajala delo drugim, če pa sem zato lahko samo kaznovana, in moram več delati in nosim več odgovornosti in, na koncu me pa še po strani gledajo, kakšen bogataš sem, vedno trdim, da tisti, ki pošteno delajo, naj bojo bogati, tisti, ki pa samo želijo živeti na račun države, tega pa jaz pač ne podpiram, pa sem solidarna do tistih, ki ne morejo delati, ki so nastale nesreče ali druge okoliščine, tukaj seveda pa podpiram socialno državo, zavzemam se pa za dobro poslovno okolje, da bodo ljudje z veseljem delali, ustvarjali in bodo tudi nekaj imeli od tega, ne samo kazen, tako da, premislimo še enkrat, in če u petnajstih letih vladne stranke niso uspele rešiti tega problema, ga pa poskušajmo mi skupaj rešiti, mi smo poslanci, in če razumemo problem, potem pa skušajmo kot poslanci prispevati k k rešitvi tega problema.